Preto som presvedčený, že by sa Európsky parlament nemal prehnane angažovať v presadzovaní návrhu Európskej komisie na zvýšenie rozpočtu Únie o viac ako 6 Národné štáty musia čoraz viac šetriť a súčasne investovať do rozvoja svojich ekonomík. A preto som presvedčený, že aj Európska komisia a Európsky parlament by mali rešpektovať názor Európskej rady na prerozdelenie zdrojov vyprodukovaných v členských štátoch. Všetci predsa vieme, že isté rezervy pri efektívnom vynakladaní zdrojov ešte máme. Dlhodobo sa napríklad vraciame k zmysluplnosti financovania viacerých sídiel Európskeho parlamentu, či budovania Múzea európskych tradícií. Nehovorím, že sa treba vzdať prostriedkov na financovanie potrebných aktivít, ale realistickejším prístupom by sme možno dokázali dosiahnuť viac.